Monsieur le Président, je voudrais d'abord remercier à mon tour notre rapporteur et tous les rapporteurs fictifs. Cette structure en cinq chapitres thématiques met en avant ce sur quoi les reculs des droits sont les plus patents, à commencer par l'état de droit sur lequel repose toute construction politique ou devrait reposer toute construction politique.

Sans état de droit, pas de respect des droits, et la démocratie est en danger. Je me prends à rêver de réactions aussi efficaces de la Commission en ce domaine qu'en matière économique et budgétaire. On en est loin. Parmi les fondamentaux la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice, mais aussi la liberté d'expression, celle des médias, les droits des femmes, ou encore les discours de haine. Comment s'étonner que la gangrène se propage vis à vis de toutes les minorités, quelles qu'elles soient, et que les migrants deviennent des boucs émissaires, si ce sont les responsables politiques, y compris gouvernementaux, qui montrent le mauvais exemple?

Je crains que le jugement de l'Histoire soit assez impitoyable à l'égard de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui.